virðulegi forseti ég vil taka undir með háttvirtum síðasta ræðumanni háttvirtur þingmaður þorgerði katrínu gunnarsdóttur í því að þetta mál er auðvitað ein hin dapurlegasta birtingarmynd hrunsins fyrir okkur

ekki þetta er hins vegar erfitt val vegna þess að sá kostur að ganga ekki til samninga hefur í för með sér mjög alvarlegar og erfiðar afleiðingar fyrir íslenska þjóð það eru alveg jafn sömu erfiðu afleiðingarnar fyrir íslenska þjóð og þær voru í haust þegar við vorum að ræða þetta mál því við vitum að ef við kjósum að semja ekki um niðurstöðu þessa máls að við höldum íslensku efnahagslífi í áframhaldandi óvissu við komum í veg fyrir þær nauðsynlegu stýrivaxtalækkanir sem eru algjörlega nauðsynlega til að íslenskt efnahagslíf komist í gang við komum í veg fyrir að við fáum nauðsynlega lánafyrirgreiðslu frá norðurlöndunum því það er algjörlega ljóst að þessi samningur er forsenda slíks það er líka ljóst að þessi samningur er forsenda frekari fyrirgreiðslu og samstarf við alþjóðagjaldeyrissjóðinn það er líka ljóst að þetta mun torvelda og koma í veg fyrir að við getum gengið frá málum við kröfuhafa í gömlu bankana og þar með gert upp á milli gömlu bankanna og nýju bankanna og komið efnahagskerfinu á fót eftir þetta hrun það liggur líka fyrir alveg eins núna eins og í haust að það er afstaða viðsemjenda okkar að ef við göngum frá ábyrgð í þessu máli þá séum við að ganga gegn skyldum okkar samkvæmt e e s samningnum það liggur líka fyrir samkvæmt e e s samningnum hafa viðsemjendur okkar önnur ríki í e e s þá sem telja á sér brotið rétt til gagnaðgerða gagnvart íslandi og geta fellt úr gildi einstaka hluta samningsins gagnvart íslandi með þeim vanefndaákvæðum sem þeim eru játuð í samningnum sjálfum þetta er hræðsluáróður það er alveg ljóst að þetta eru hinar lögfræðilegu staðreyndir málsins það kann að vera að það sé lögfræðilegur ágreiningur í málinu og það eru vissulega lögfræðingar á íslandi sem tala fyrir annarri niðurstöðu hitt er ljóst að við prufuðum þau lögfræðilegu rök virðulegi forseti á viðsemjendum okkar undanfarna mánuði og missiri og það er alveg ljóst að þau rök eru afskaplega þjóðernisbundin við ísland og eiga ekki hljómgrunn meðal viðsemjenda okkar það er líka þannig virðulegi forseti að það er einróma afstaða annarra ríkja í þessu máli og að því er varðar að byggja þetta mál á lögfræðilegum ágreiningi þá tel ég að háttvirtur þingmaður bjarni benediktsson hafi orðað þetta vel í haust þegar hann sagði

þeim sést yfir það er grundvallarréttur þjóðaréttar að ríkið geti neitað að leggja mál fyrir dómstóla það er einfaldlega afstaða viðsemjenda okkar í þessu máli til þess hafa þeir fullan rétt þó við getum við ósátt við það að þeir nýti þann rétt sinn þó við séum ósátt við það að þeir nýti þann rétt sinn þá hafa þeir til þess lagalegan rétt virðulegi forseti þingið ræður að sjálfsögðu hvort þessi samningur er fullnægjandi eða ekki ég tel margt benda til þess að hann sé það og ég færi hér fram sérstaklega eftirfarandi rök sjö ára afborgun skiptir mjög miklu máli það lá aldrei fyrir þegar við vorum að horfa til þess hvaða samninga við gætum fengið í vetur og það er mjög mikilvægt það blasir við að við þurfum að skera niður ríkisútgjöld um hundrað sjötíu milljarða ef við værum að borga vexti upp á kringum fjörutíu milljarða á ári til viðbótar næstu þrjú árin þá getum við rétt ímyndað okkur hvað aðhaldsþörfin í ríkissjóði væri þá þá værum við að horfa á það að við yrðum að skera þannig þetta samfélag sundur að við réðum ekki við að halda hér siðuðu samfélagi það er okkur mjög mikilvægt á þessum miklu aðhaldstímum sem framundan eru að við getum byggt samfélagið upp við getum haldið aðhaldsþörfinni hóflegri eins hóflegri og hún þó augljóslega verður erfið en við séum ekki að skera okkur inn að beini með auknum vaxtagreiðslum það er líka ljóst að sú gagnrýni sem hér hefur verið lögð fram á vaxtastigið er ekki að fullu rétt vegna þess að það er ekki hægt að bera saman dagvexti stýrivaxta erlendis og svo